virðulegi forseti eftir því sem líður á þessa umræðu aukast efasemdir mínar um hvort þessi umræða sér tímabær það sem ég hef heyrt hérna hefur verið mjög almenns eðlis og byggir að mjög litlu leyti á þeirri skýrslu sem rannsóknarnefndin hefur skilað ég er ekki búinn að lesa þessa skýrslu en því lengra sem líður á lesturinn vex mín trú á að þessi skýrsla sé eitthvert merkilegasta ritað plagg í sögu lýðveldisins mér finnst að þessi skýrsla verðskuldi vandaða nákvæma og skynsamlega umfjöllun margt hefur eflaust skynsamlegt verið sagt í þeirri umræðu sem hér hefur farið fram en hún hefur líka verið yfirfull af einhverju almennu rugli við skulum ekki víkjast undan ábyrgð minn flokkur mun axla ábyrgð en þá verða aðrir að gera slíkt hið sama það sem ég bíð eftir að heyra frá stjórnmálaflokkunum er að þeir tali nákvæmlega út frá innihaldi þessarar skýrslu um þá ábyrgð sem þeir bera hver og einn og hvernig og með hvaða hætti þeir ætla að axla þessa ábyrgð og hvernig þeir ætla að bregðast við henni sá sem hér talaði síðastur var kannski fulltrúi þess flokks sem hvað minnsta ábyrgð ber á hruninu mig langar samt til að spyrja hann hvernig eiga stjórnmálaflokkar að axla ábyrgð á þeirri stöðu sem við erum í núna mig langar til að vekja athygli

hruninu er það hans flokkur sem mun bera hvað mesta ábyrgð á því að hér verði endurreisn